Dania jest kolejnym krajem, który obejmując przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej zapowiada wyprowadzenie Wspólnoty z kryzysu gospodarczego oraz zapewnienie wzrostu gospodarczego.

Przypomnijmy, że podobny priorytet znalazł się w programie prezydencji belgijskiej, węgierskiej i polskiej, o Traktacie Lizbońskim nie wspominając.

Spoglądając jednak na wysiłki poprzedników i ciągle piętrzące się problemy gospodarcze można być niemalże pewnym, że następna prezydencja będzie musiała wpisać do swojej agendy podobny priorytet. Duńska prezydencja zajmie się także budżetem na lata

W punkcie ekologiczna Europa Dania zakłada z jednej strony zrównoważony wzrost gospodarczy, a z drugiej nadal chce forsować unijne pakiety klimatyczne.